Karane mają być nawet informacje dotyczące antykoncepcji i profilaktyki.

Tu nie chodzi o namawianie do seksu czy o seksualizację młodzieży.

Niech każdy rodzic zada sobie pytanie, czy woli, aby jego dziecko o sprawach medycznych związanych z tą ważną sferą życia dowiadywało się od kolegów, z internetu, z filmów porno czy też woli, aby wiedzę o tak ważnych, intymnych i życiowych sprawach, które kształtują człowieka na całe życie, uzyskiwało od